aðgerðir til hreinsunar mengaðra svæða á hinum yfirgefnum herstöðvarsvæðum það er vond byrjun og maður hefur illan bifur á því að þar með hefjist einhver þrautaganga í þeim efnum að þetta viðfangsefni verði látið dankast og satt best að segja fannst mér orðalagið strax ekki lofa góðu á greinargerð eða fylgiskjali með niðurstöðunni sem birtist opinberlega þegar

öðru lagi vil ég spyrja um stjórnsýslumál þarna á vellinum varðandi til dæmis flugmálastjórn hvernig stendur á því að flugmálastjórn á keflavíkurflugvelli fer ekki strax undir samgönguráðuneytið ég vil taka líka málefni flugstöðvarinnar sem slíkrar nú er það þannig að bandaríkjamenn lögðu fram fé til byggingar hennar á sínum tíma eins og frægt varð það stóð til að þeir bæru fjörutíu prósent kostnaðarins ef ég man rétt en þeir komu því svo klókindalega fyrir að þeirra upphæð var föst þannig að allur umframkostnaður lenti á íslendingum og þegar upp var staðið var þessi sambúð kannski ekki okkur sérstaklega hagstæð en það fylgir hins vegar kvöð í samningunum um að bandaríkjaher getur yfirtekið flugstöðina til sinna nota ef á þarf að halda nú spyr ég var leyst úr þessu máli og er þessi kvöð niður fallin eða helst hún í þriðja lagi hlýt ég að mótmæla því að við stöndum vel að vígi hvað loftslagsmálin varðar og kyoto bókunina sem vel að merkja átti aðeins að vera upphafið að fyrsta skrefið á langri leið upphafið að miklu harðari aðgerðum til þess að draga á losun gróðurhúsalofttegunda og bjarga þar með jörðinni ef maður leyfir sér bara einfaldlega að orða það þannig þar sem á teikniborðinu eru þrjú fjögur eða jafnvel fimm ný álversverkefni sem auðvitað kolsprengja þennan ramma út í hafsauga og myndu leiða til þess að ísland mundi margfalda heimsmet sitt